Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'applicazione da parte della Spagna delle norme internazionali sulla definizione di violenza sessuale alla luce del recente caso La Manada sono aggiunte all'ordine del giorno dopo le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui crimini persecutori e la protezione delle vittime nell'UE. Il gruppo Verde